Ich muss aber auch ganz klar sagen 2009 hatten wir bereits eine strukturelle Jugendarbeitslosigkeit.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind inzwischen fünf Jahre, die vergangen sind!

Wir sprechen hier von jungen Menschen und deren Biografien. Wir können es uns nicht leisten, hier immer darauf zu warten, bis endlich mal wieder eine Maßnahme abgearbeitet wird.

Auf mich sind in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viele Unternehmen zugekommen, NGOs, die aktiv werden wollen, die sich beschweren, dass eben keine Unterstützung, keine Koordinierung da ist. Es kann doch nicht sein, dass wir hier wirklich warten und warten bis zum nächsten Beschluss. Es geht hier um junge Menschen! Und wir brauchen eben genau, dass diese jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen mit einer passenden Qualifizierung.

Wir müssen sehen, dass eben Unternehmen die Arbeitsplätze schaffen. Und hierauf müssen wir auch den Schwerpunkt legen, auch für Reformen sowohl innerhalb der Strukturen in den Mitgliedstaaten Ausbildung, die passt als eben auch letztendlich in den Unternehmen, damit sie wieder investieren können und Arbeitsplätze schaffen können.